spólu frú forseti ég var undrandi á því að heyra hinn unga varaformann samfylkingarinnar hefja ræðu sína með hálfum

að mjög mikið hefur verið talað um skuldir heimilanna og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon talaði um að þær næmu þúsund milljarði króna á hvert heimili en hann gleymdi hinu að eignir heimilanna eru á fjögur þúsund milljarðar króna hann sagði að skuldir heimilanna væru þúsund milljarðar króna en gleymdi því að eignirnar eru fjögur þúsund milljarðar króna í lífeyrissjóðum fasteignum og verðbréfum eða sem svarar tíu milljónir króna hrein eign á hvern einstakan mann í landinu ungan sem gamlan þetta er athyglisvert í þessu samhengi hvernig hægt er að draga upp ranga mynd með því að segja hálfa sögu eða hluta af sögunni það vakti athygli mína einnig hin mikla áhersla sem vinstri grænir leggja á að berjast gegn stóriðju hér á landi við munum það frá þeim dögum þegar alþýðuflokkurinn fór með stóriðjumál að illa gekk að byggja upp stóriðjuna við munum líka að á þessum tíma versnuðu lífskjör ár frá ári og við vorum í vandræðum vegna þess að gjaldeyristekjur á einstakling minnkuðu

að það tókst að snúa þessari þróun við og nú er svo komið að lífskjör hafa vaxið um fimmtíu prósent hverfum við til miðausturlands þá sjáum við ég og háttvirtur þingmaður steingrímur

að það voru hörmuleg tíðindi að slippstöðin skyldi hafa verið lýst gjaldþrota hvorki fleiri né færri en hundrað manns fóru á atvinnuleysisskrá í dag og var í kvöldfréttum en við skulum þá líka hafa það í huga að þetta er traust og gott fyrirtæki fjárfestar eru reiðubúnir til að taka upp þráðinn og bæði bæjaryfirvöld og hafnarstjórn hafa lýst sig reiðubúin til samstarfs þannig að þess er að vænta að slippstöðin geti hafið starfsemi að nýju nú mjög bráðlega ég vil líka taka undir það sem ýmsir hafa sagt hér þegar þeir tala um hinar dreifðu byggðir ég heyrði að þingmaður samfylkingarinnar á sauðárkróki heldur enn að siglufjörður tilheyri norðvesturkjördæmi þannig er það nú ekki en þegar við hugsum um hinar dreifðu byggðir vitum við að sjávarútvegurinn getur ekki tekið við öllu því nýja fólki sem kemur vegna vélvæðingar og af öðrum ástæðum þess vegna verður að byggja upp annan grundvallaratvinnuveg í þessum byggðarlögum og við munum eftir því að forustumenn sjávarútvegsins í neskaupstað og á eskifirði fögnuðu því að þurfa ekki einir að bera ábyrgð á þróun byggðar og afkomu heimilanna á þessum stað af þessum sökum voru þeir mjög áhugasamir um uppbyggingu stóriðju sem við studdum að sem erum í þessari ríkisstjórn og sumir þakka sér meira en aðrir ég vil þá líka segja að ég vænti þess að við getum tekið höndum saman um það ég og aðrir þingmenn í norðausturkjördæmi að næsta álver rísi við skjálfandaflóa við vitum það að byggðirnar þarna í norðausturhorninu eru veikar þær þurfa nýtt blóð meiri kraft við höfum nú barist saman á þessum slóðum við steingrímur j sigfússon síðan hann flutti sína fyrstu ræðu á sameiginlegum fundi okkar nítján hundruð sjötíu og átta á kópaskeri og kemur engum á óvart að þá var hann að lýsa andstöðu sinni við álver og hefur haldið þeim tóni síðan meiri staðfesta en margur annar hefur sýnt í pólitík en ég vil vona það satt að segja að nú sé að því komið að við munum taka höndum saman um atvinnumál okkar kjördæmis ég vil líka segja að ég skil vel þær áhyggjur sem hann og fleiri þingmenn hafa lýst vegna hins háa gengis krónunnar en það er þannig að gengi gjaldmiðilsins er sterkt í löndum sem búa við sterkan efnahag og góðan hagvöxt seðlabankinn hefur enn hækkað stýrivexti til að slá á verðbólgu og þó skulum við muna í því sambandi að verðbólga hér á landi er svo sem engin ef við tökum húsnæðiskostnaðinn ekki inn í hana eins og víðast hvar er gert erlendis en nú ríður á að halda niðri verðbólgunni og óeðlilegum hækkunum til að tryggja lífskjör og jafnvægi ég vil trúa því að gengið hafi nú náð hámarki og þess sé skammt að bíða að krónan muni gefa eftir uns nýju jafnvægi er náð þess vegna er það brýnt að veita aðhald í ríkisfjármálum eins og gert er í fjárlagafrumvarpinu og hvetja til sparnaðar í landinu það viljum við gera sjálfstæðismenn við viljum halda þeim vana okkar og vanda að bregðast við aðsteðjandi erfiðleikum með viðeigandi hætti og tryggja viðvarandi velmegun í landinu